bandaríkjunum áhrif um allan heim ekki síst í þeim löndum sem hafa lagt kapp á að njóta kosta hnattvæðingarinnar ísland er svo sannarlega í þeim hópi hins vegar fór hæstvirtur forsætisráðherra ekki ítarlega út í orsakir þessara aðstæðna og enn síður ræddi hann þann hluta vandans sem er heimatilbúinn við í vinstri hreyfingunni grænu framboði höfum auðvitað margoft staðið í þessum stól og varað við þenslu sívaxandi greiðslusöfnun þjóðarbúsins og bent á að þjóðhagslegur sparnaður hafi aldrei verið minni afleiðingar þenslupólitíkurinnar eru augljósar heimilin í landinu eru stórskuldug það sama má segja um sveitarfélögin og ekki síst atvinnulífið reiknað hefur verið út að skammtímaskuldbindingar bankanna nemi tæplega þrjú þúsund milljörðum þegar allt er talið með og heildarskuldir allt að þrettán þúsund milljörðum þessi almenna skuldsetning gerir það að verkum að það reynist okkur mun erfiðara en ella að mæta ytri aðstæðum og ástandið í heiminum vekur svo auðvitað upp grundvallarspurningar með alþjóðlega fjármálakerfi og af hverju við lifum núna alvarlegri krepputíma en elstu menn muna hér hafa margir ræðumenn notað líkingamál úr sjómennskunni ólgusjór þjóðarskúta og boðaföll en ég leyfi mér að minna á það að þegar fólk veiðir of mikið úr hafinu gengur það á auðlindina til frambúðar og skerðir möguleika komandi kynslóða nákvæmlega það sama hefur gerst í fjármálalífinu menn hafa skammtað sér ótrúlegar fjárhæðir jafnvel milljarða fyrir skammtímaárangur og ekki bara hér á íslandi heldur um allan heim og gengið svo út úr bönkum sem núna riða til falls eða hafa verið þjóðnýttir í flaustri og í andstöðu við eigendur sína samfélag okkar hefur að undanförnu æ meira snúist um dansinn í kringum gullkálfinn menn hafa farið offari og fjárfest óvarlega á sama tíma hafa stjórnvöld setið hjá því hér hefur verið rekin meðvituð pólitísk stefna um afskiptaleysi sannkölluð latefer stefna menn eigi ekki að skipta sér af markaðnum hann leysir sín mál sjálfur í gegnum einkavæðingu hefur markaðurinn sífellt tekið til sín stærri skerf og lögmál hans hafa verið heimfærð upp á grunnþjónustu samfélagsins þegar komið er að skuldadögum reynast markaðslausnir hins vegar ekki duga þær duga ekki í bandaríkjunum og þær duga ekki heldur á íslandi hins vegar má segja að markaðurinn hafi tekið völdin af stjórnvöldum þegar einhver tapar peningum fer samfélagið á annan endann afleiðingin verður sú að við töpum öll þetta hefur þó ekki gilt um gróðann aðeins tapið og þá þversögn þurfa stjórnvöld að horfast í augu við hafa stjórnvöld áttað sig á því ég er ekki viss um að mér heyrist það á hæstvirtan forsætisráðherra sem mætir hér og stærir sig enn og aftur af því að hið opinbera hafi dregið sig úr atvinnurekstri og almannaeignir hafi verið einkavæddar

ætlar ríkisstjórn íslands að gera undir þessum kringumstæðum við getum ekki sagt að hér sé allt í lagi og allt hafi verið rétt gert við megum ekki viðhalda því kerfi sem hefur aukið þannig bilið í þessu samfélagi að hér hefur verið og aldraðir með hundrað þrjátíu þúsund króna mánaðarlaun fólk með kjarasamninga upp á hundrað fimmtíu þúsund krónur á sama tíma og við höfum gengið í gegnum tímabil þar sem fólk hefur tekið sér ofurlaun kaupréttarsamninga og starfslokasamninga upp á hundruð og jafnvel þúsundir milljóna við sem skipum stjórnarandstöðuna virðulegi forseti bjóðum ekki upp á auðveldar skyndilausnir en ég tek undir með þeim formönnum stjórnarandstöðuflokkanna sem hér hafa talað að það þarf að kalla til samráðs það þarf að setja saman fulltrúa allra stjórnmálaflokka viðskiptalífs atvinnurekenda og verkalýðshreyfingar ábyrgt fólk með yfirsýn og helst að loka það saman inni í herbergi þangað til það kemur út með aðgerðir til lausnar það gengur ekki að hér sé seðlabanki og seðlabankastjóri sem gerir eitt ríkisstjórn sem gerir annað viðskiptalífið sé haft með í ráðum ekki sé talað við þá sem eiga að koma að þessu borði og ég er ekki endilega að tala um

og háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon fór yfir áðan í sinni ræðu og auðvitað megum við ekki missa kjarkinn gagnvart því risavaxna verkefni en málin verða hins vegar ekki leyst til framtíðar nema við komumst út úr þessari skammtímahugmyndafræði það er ekki hægt að leysa vandann með sömu ráðum og ollu honum til að byrja með það þarf að setja skýrari regluverk um hinn frjálsa markað og það skiptir máli að komast undan oki alræðisfrjálshyggjunnar sem fellir allt undir markaðshugsun kannski þarf sjálfstæðisflokkurinn að taka sér frí eftir að hafa haldið um fjármálin undanfarin sautján ár því fyrst og fremst er þetta gjaldþrot stjórnarstefnu sjálfstæðisflokksins við erum að ganga inn í nýja tíma og nýja hugsun ekki aðeins í efnahagsmálum heldur líka umhverfismálum og velferðarmálum ef við ætlum að byggja hús okkar á bjargi þá þurfum við að fylgja að leiðarljósi sjálfbærni við getum ekki gengið endalaust á höfuðstólinn hvort sem það eru peningar auðlindir eða samfélagsbyggingin sjálf til að ávaxta sitt pund til langframa þarf að byggja á traustum undirstöðum þær undirstöður